Sie hat nämlich gesagt Es gibt Rechtsbedenken, und die EZB will vorher sichere Stresstests machen, damit sie nicht hinterher die Verantwortung hat für eine Bankenauflösung, die sie nicht alleine übernehmen kann. Teilen Sie die Ansicht, dass das der Grund war?